Il 28 e il 29 novembre questo quinto summit finalmente sarà un summit Unione africana Unione europea, di nome e di fatto, e sarà fondamentale per ridefinire una futura quanto necessaria collaborazione tra i nostri due blocchi. L'Unione europea e i suoi Stati membri sono il principale partner per l'Africa, un continente che entro il 2050 raddoppierà la sua popolazione. Proprio per questo motivo, l'aspetto principale su cui noi dobbiamo puntare è il sostegno alla gioventù africana, un tema che è al centro di questa conferenza, ma che deve esserlo nei fatti e non soltanto nelle parole. Se vogliamo costruire veramente società resilienti e lottare contro le cause che sono alla radice della radicalizzazione, è lì che dobbiamo agire, è creando lavoro, creando partecipazione, dando speranza a chi oggi non ne ha che noi possiamo cambiare il volto di un continente che è lo specchio principale della nostra ambizione geopolitica.